Ce spectacle vous a visiblement fait envie, car voilà que vous réclamez désormais votre propre FMI, le FME. Vous l'écrivez, d'ailleurs, noir sur blanc la mission première de ce FME sera de fournir une assistance financière transitoire aux États membres dans le besoin, mais, évidemment, sur la base de conditions spécifiques convenues dans les programmes d'ajustement. Or, on sait ce que ces programmes d'ajustement signifient en Grèce, les retraites ont été drastiquement réduites, les salaires ont chuté, les entreprises ont été privatisées et, bien entendu, le chômage a explosé. Le voilà, l'horizon indépassable de l'européisme, la purge sans fin, ordonnée par une Allemagne qui dirige l'Europe d'une main de fer. Une chose est sûre, chers collègues, si je n'attends plus grand chose du mouvement souverainiste en France, je peux encore compter sur vous pour rendre l'Europe détestable aux peuples et insupportable aux nations.